Señor Presidente, los ataques que recientemente se han producido en Iraq y en Egipto ponen de manifiesto dos tragedias para Europa, aunque sean de naturaleza diferente.

Pero, en segundo lugar, también es una tragedia observar la manera en la que pasan desapercibidos, en demasiadas ocasiones, en nuestra sociedad. En muchos casos, la forma en la que nosotros actuamos hace que estén condenados a las páginas de sucesos en los medios de comunicación, como si fuesen algo externo, como si no fuesen un ataque contra nosotros, como si solamente sucedieran en el exterior, cuando, en realidad, estos atentados se producen en el corazón y contra el núcleo de nuestra civilización, de nuestra Europa. El papel de las instituciones europeas es, fundamentalmente, concienciar sobre la gravedad del significado y del alcance de los atentados contra los cristianos en esos lugares. Y las instituciones europeas no solo deben emitir declaraciones genéricas de condena, sino que deben impulsar una serie de líneas de acción de dos tipos la primera línea, que aquella tragedia esté más presente en nuestras sociedades, en nuestros medios de comunicación, y, la segunda línea, que las instituciones europeas se hagan más presentes allí donde se produce la tragedia. Con ese objetivo y con esas dos líneas de acción, permítame decir, señora Vicepresidenta, que las instituciones europeas y usted misma deben impulsar el papel relevante de las víctimas de estos acontecimientos. Es necesario poner cara y ojos a las víctimas. Las víctimas tienen que estar presentes en nuestras instituciones europeas. Hace falta preparar un programa de visitas, de encuentros, incluso programas de apoyo material a las víctimas, pero, más que nosotros, las que mejor van a defender su causa son las propias víctimas que sufren esta terrible persecución.